nýtingu hafsvæðisins á milli grænlands og íslands og eins almennt um þá umferð sem væntanleg er á komandi árum á þessu svæði skipaumferð með olíu og gas frá barentshafi og til bandaríkjanna þá vil ég aðeins upplýsa það að auðvitað hafa grænlendingar af þessu áhyggjur rétt eins og við og grænlendingar hafa líkja áhyggjur af því að það eru í auknum mæli að sækja til grænlands núna stór skemmtiferðaskip sem þeir hafa lítinn viðbúnað til að mæta ef einhver slys gerast eða eitthvað gerist varðandi þau skip siglingar þeirra skipa og skipakomur ég held líka að það sé mikið hagsmunamál fyrir okkur íslendinga að eiga sem best og mest samstarf við grænlendinga um nýtingu hafsvæðisins milli austur grænlands og vestfjarða og það séu ýmsir möguleikar á samstarfi sem geti skipt báðar þjóðir miklu máli og ég hef þess vegna þegar skrifað fyrir nokkru síðan aniku hammond sem fer með utanríkismál fyrir grænlensku heimastjórnina ég hitti hana meðan ég var á þingi norðurlandaráðs og það hefur verið ákveðið að ég fari til grænlands þegar tækifæri gefst til að ræða þessi sameiginlegu hagsmunamál og reyna að sjá með hvaða hætti við getum þróað þau áfram því það verður að segjast alveg eins og er að við höfum ekki sinnt þessu nógu vel og ræktað nógu vel þetta samband við þessa frændur okkar og ég tel að það sé full ástæða til þess og vil gjarnan beita mér fyrir því að við eigum sem best og mest samstarf við þessa nágranna okkar